Herr Präsident, Herr Vizepräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Begriff Globalisierung beschreibt eine Produktionsmethode, in der sehr große Unternehmen das Endprodukt definieren und dafür international optimierte Produktions und Wertschöpfungsketten aufbauen. Machen wir uns bewusst Es sind Menschen, deren Schicksale in diesen Arbeitsprozessen verbunden werden. Vor 150 Jahren schrieb Karl Marx im Kapital schon von der notwendigen Anpassung der Produktionsverhältnisse an die Entwicklung der Produktivkräfte. Wir müssen für die Lebensqualität aller Menschen entlang der Wertschöpfungskette Sorge tragen und den regulatorischen Rahmen dafür schaffen. Das gilt für Arbeitnehmerrechte, für Menschenrechte, für den Schutz der Natur bei der Produktion. Das gilt auch für Steuern und damit den gerechten Beitrag zum Gemeinwohl aus einer Wirtschaftskette. Wir müssen für Produkte, die auf den EU Markt gelangen, eine breite Sorgfaltspflicht einführen. Wer am Ende einer Kette den größten Gewinn erzielen will, muss in die Verantwortung für die Produktionsbedingungen genommen werden. Ich würdige ausdrücklich, dass die Kommission die neuen Zielstellungen für nachhaltige Entwicklung in ihrem Papier als Maßstab betont. Das müssen wir in unseren Gesetzgebungen und Standards durchdeklinieren.